Señor presidente, cada informe nuevo que conocemos nos pone ante nuestros propios ojos la realidad sobre la necesidad de afrontar con determinación el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad, que es la lucha contra el cambio climático. El sector del transporte representa un cuarto de las emisiones de la Unión Europea. La descarbonización del sector del transporte, por lo tanto, es una obligación, y no una opción. El Reglamento que vamos a aprobar nos pone, precisamente, en la senda de conseguir esos objetivos de descarbonización, que son inapelables. Y, a su vez, nos sitúa ante el reto europeo de dar pasos para que nuestra industria dé el gran salto tecnológico para mantener el liderazgo, mantener el empleo, pero mantenerlo en un transporte limpio, en un transporte que sea compatible con este desafío al que nos tenemos que enfrentar, que es la descarbonización total de nuestros sectores productivos, de nuestra economía.